Aktuell sind 11 von 25 Expertengruppen im Finanzbereich von der Finanzindustrie dominiert. In einigen Gruppen sitzen mehr Vertreter der Finanzbranche als verantwortliche Beamte. Dazu müssen diese Vertreter bloß eine vorgedruckte Erklärung unterschreiben, im öffentlichen Interesse zu handeln, wenn sie einen Interessenkonflikt sehen. Mit solchen lächerlichen Floskeln lassen sich Transparenz und Neutralität sicher nicht herstellen.

Man beruft sich in den Stellungnahmen zu Gentechnikrisiken auf Herstellergutachten, und die Verflechtung zu Gentechnik Lobbies ist ja evident. So arbeitet die Verwaltungschefin der wichtigsten EU Fachbehörde für Gentechnikpflanzen für das von der Industrie bezahlte International Life Science Institute. Das heißt, eine EU Gesetzgebung, die hauptsächlich auf Stellungnahmen von Konzernen und Banken basiert, ist für den EU Bürger gefährlich, verantwortungslos und daher sofort abzustellen.